tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst um klukkan tvö að loknum dagskrárliðnum óundirbúnar fyrirspurnir og er um nýtingu orkulinda til orkufreks iðnaðar og stöðugleikasáttmálans málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristján þór júlíusson og hæstvirtur iðnaðarráðherra katrín júlíusdóttir verður til andsvara hin síðari hefst klukkan tvö þrjátíu í dag og er um stöðu heimilanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðmundur steingrímsson hæstvirts félagsmálaráðherra árni páll árnason verður til andsvara